Zum Beispiel darüber, dass es im Baltikum Länder geschafft haben, aus der Krise herauszukommen, dass es Irland schaffen wird, mit europäischer Unterstützung nächstes Jahr auf die Anleihenmärkte zurückzukommen.

Deswegen war es nicht richtig, so zu reagieren, wie Italien reagiert

Deswegen wünsche ich mir vom Rat das klare Signal Wenn über die Migrationsfrage, wenn über Schengen diskutiert wird, müssen die Regierungschefs der Europäischen Union das klare Gegensignal senden und müssen sagen Wir wollen keine nationalen Egoismen, auch in diesem Themenfeld, sondern wir wollen den großen Erfolg des freien Europas verteidigen. Herr Kommissionspräsident, die Unterstützung des Parlaments ist Ihnen bei dieser Aufgabe sicher!